Drage poslanke, poslanci, dober dan. Statistiki kažejo, da je triinosemdeset tisoč slovenskih žensk takih, ki ima mesečno manj kot petsto evrov prihodkov, in te ženske so navadno starejše od petinšestdeset let. A najverjetneje se boste zelo dobro spomnili tistega ukrepa, ki ga je naša vlada sprejela v letih dva štiri-dva osem, reklo se je temu državne pokojnine oziroma kmečke pokojnine, ko so nekaj deset evrov dobile državljanke, ki niso imele ustrezno urejenih pokojninskih stvari. No, in potem kmečke pokojnine takrat je vzel Svetlik in to je danes bolečina še marsikoga, ko se pogovarja z njimi. Danes smo pred vas prinesli Zakon o gospodinjskem dodatku, ki ni pokojnina, kot ste danes nekateri izpostavljali, ampak je gospodinjski dodatek za to, kar so ženske v preteklosti v svojih življenjih počele, in je prav, da se tudi na neki način ovrednoti in da to kot družba priznamo. Zgolj bistvene stvari, ta gospodinjski dodatek bi bile upravičene ženske, ki so starejše od petinšestdeset let, ki imajo manj prihodkov s strani pokojnine in drugih socialnih transferjev, manj kot petsto evrov, in ki že trideset let prebivajo v Sloveniji. To so osnovne rešitve, da bi tovrstnim ženskam pomagali vsaj s sto evri na mesec gospodinjskega dodatka za lažje življenje za to, kar so v preteklosti počele. Nekatere, ki vas je skrbelo, da bi to šlo na breme pokojninske blagajne, naj vas opomnim, da v petem členu piše, da se ta sredstva zagotovijo v državnem proračunu. In tukaj morate biti poslanci konsistentni. V preteklosti, se spomnim, da niste bili najbolj navdušeni, da bi se pokojninska blagajna očistila nekaterih stvari, ki se izplačujejo iz pokojninske blagajne, pa niso stvar vplačanih prispevkov, ampak nekih zaslug iz preteklosti, ki jih je ta država priznavala. In tukaj je pač potrebno biti konsistenten. kje vzeti ta denar, je bilo danes večkrat izpostavljeno. Jaz vidim, da ta denar se da vzeti pri investiciji v drugi tir, ki je prenapihnjena, in še ena možnost je sodelovanje Madžarske kot soinvestitorja v ta drugi tir, ker nam ponujajo dvesto milijonov evrov, in mi pravimo, da jih ne potrebujemo, da jih bomo zagotovili sami. To je konkreten način, kako priti do tega denarja, ki ga predlagamo, da se nameni ženskam, ki imajo manj kot petsto evrov v Sloveniji, da bi to te ženske dobile v obliki gospodinjskega dodatka v višini sto evrov. No, to, kar je pripeljala poslanka Sluga, je res neverjetno, ne, potem koalicija sploh nima nobenih težav ta zakon sprejeti, če je celo ta naš zakon bolj ugoden za proračun kot sedanja rešitev, potem oni to lahko v miže storijo. drugače bi pa opozoril, da ta zakon se nanaša tudi na tiste ženske, ki so brez pokojnine, popolnoma brez pokojnine, in ki so brez kakršnegakoli prihodka. Tudi te bi lahko naš gospodinjski dodatek uveljavljale. Tisti, ki se pa bojite, da bi bile na slabšem, kot vi pravite, pa imajo možnost, da se odločijo, ker piše v zakonu, da na njihovo zahtevo lahko zaprosijo za ta gospodinjski dodatek ali pa tudi ne. In še glede tega, ali smo fer ali nismo fer. Glejte, kje je dialog, kje je sodelovanje, o katerem ste govorili? Ko socialne stvari predlagate na levi, je to oh in sploh super, ne, ko pa to prihaja s strani Nove Slovenije, je pa vedno demagogija. Bodite pošteni in bodite konsistentni ves čas.